A fukosimai katasztrófát követően az Európai Uniónak több nukleáris kutatásra és fejlesztésre van szüksége. Annak ellenére mondom ezt, hogy néhány tagállamunk a nukleáris energia részleges felszámolása mellett döntött. A közép európai országok, köztük Szlovákia is nagyban függnek az atomenergiától.

Megfelelő koordináció és tudásmegosztás mellett bebizonyíthatnánk az atommaghasadás biztonságosságát, amely nem csak fokozná az európai versenyképességet, de más területeken zajló kutatásokra is serkentően hatna. Az Euratom által benyújtott társfinanszírozásra támaszkodó kutatás nagyban elősegíti az atommaghasadáson alapuló energiatermelést.

Az ITER megépítése rendkívül nagy kihívást jelent, és most nem csak az anyagi, de a műszaki oldalára is gondolok. Mindent meg kell tennünk a siker érdekében. Ebbe beletartozik a most felmerülő finanszírozási nehézségek mihamarabbi megoldása is. A költségvetés, mint tudjuk, túllépte az eredeti becsléseket. Megbízható és biztonságos forrásokra van szükségünk a projekt élettartamának a végéig, mivel a magfúziós energia fenntartható módon nyújthat megoldást Európa és a világ energiaproblémájára is.